frú forseti ég ætla mér nú að efast um að útrásin fari nú mikið í gegnum utanríkisþjónustuna eða sendiráð íslands ég þekki það ég hef bara spurt menn sem hafa staðið að útrásinni það er nú minnst af þessu í gegnum sendiráð íslands ég held að það sé réttlæting á þessari starfsemi en látum það gott í bili allt með það en mig langar að spyrja háttvirtan þingmann sæunni stefánsdóttur hvort henni finnist þetta ekki undarlegt með vöxtinn í utanríkisþjónustunni þegar hann kemur svona í kippum kannski tíu eða tólf sendiherrar koma bara á einu færibandi hvort þetta veki ekki upp einhverjar spurningar um hvort rétt sé staðið að hvort svona þjónusta eigi ekki að vaxa og það séu færð einhver rök fyrir vextinum í stað þess að þjónustan komi svona í kippum kannski tíu eða tólf tuttugu sendiherrar jafnvel á örfáum árum ef maður fer yfir þetta sér maður náttúrulega að mikið af þessum stöðuveitingum er það sem maður kallar pólitískar stöðuveitingar það er náttúrulega vafasamt þegar litið er á mikilvægi utanríkisþjónustunnar það er verið í rauninni að gjaldfella þessi mikilvægu störf með því að vera að gera þetta að pólitískum bitlingum